eignum í not og í gagnið sem urðu eftir þegar bandaríski herinn fór af landi brott hér fyrir rúmu ári síðan þáverandi ríkisstjórn valdi þá aðferð í anda sinnar hugmyndafræði

og setja það hvað stjórn snertir í ákaflega þröngan flokkspólitískan farveg það var búið til ekki opinbert hlutafélag heldur

á vettvangi bæði aðal og varamanna hinir mætustu menn að sjálfsögðu og síðastur ætla ég að halla orði á magnús gunnarsson sem ég þekki að góðu einu en það koma strax upp þær spurningar hvort það var gáfuleg ráðstöfun yfir höfuð að bæjarstjórinn í reykjanesbæ væri settur jafnframt í stjórn þróunarfélagsins sem átti að ráðstafa og fara með þessar miklu eignir sem hlaut eðli málsins samkvæmt að þurfa að eiga mikið samstarf og samskipti við bæjarfélagið þó ekki væri nema af skipulagsástæðum og sú spurning vaknar að sjálfsögðu strax það þarf auðvitað ekki að taka fram að stjórnarandstöðunni var að sjálfsögðu ekki boðin eða veitt nein aðild að þessu þó þarna væri staðið fyrir vændum ráðstöfun mikilla opinberra verðmæta það er dapurlegt að þetta mál skuli hafa lent í farveg sem hefur valdið deilum og skapað tortryggni og það hljóta allir að sjá að hún er eðlileg þegar það gerist að þarna eiga aðilar í viðskiptum sem sitja öllum megin við borðið og á mannamáli sagt gerist það ósköp einfaldlega að sjálfstæðisflokkurinn selur sjálfum sér þessar eignir með svona býsna hliðstæðum hætti og annar ónefndur flokkur seldi sjálfum sér banka hérna aðeins fyrr á þessari öld ég vil þó að segja að einna mesta undrun hér í þessari umræðu það sem af er vakti ræða samfylkingarinnar þar var um að ræða einn samfelldan réttlætingarsöng meira að segja virðist háttvirtur þingmaður árni páll árnason ekkert sjá sérstaklega athugavert við það út frá hæfisforsendum að menn sitji öllum megin við borðið eins og hér hefur verið rakið óhrekjanlega það leynir sér ekki í þessu tilviki eins og fleirum að samfylkingin er komin í stjórn með sjálfstæðisflokknum ég velti því fyrir mér hvernig hefði ræða samfylkingarinnar verið hér ef hún væri í stjórnarandstöðu og ræðumaðurinn hefði verið háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson ja öðruvísi mér áður brá það er ákaflega óheppilegt að málið skuli hafa farið í þennan farveg að ekki skulu hafa farið fram formlegt opinbert útboð hafið yfir vafa hvað það snertir að allir stæðu jafnt að vígi og öllum reglum í þeim efnum væri fylgt auglýsing í dagblöðum er algjörlega ósambærilegur hlutur við það og það er engin leið fyrir aðra málsaðila sem höfðu áhuga á þessum eignum eða jafnvel sendu inn tilboð að sannreyna hvort þeir hafi hlotið sanngjarna meðferð vegna þess að þarna er ekki um formlegt útboðsferli að ræða að ekki skuli hafa farið fram hlutlaust og gagnsætt verðmat á þessum eignum auk þess má spyrja af hverju þessi áhersla á að selja þær ef markmiðið var að tryggja að þetta mundi ekki valda röskun á fasteignamarkaði var þá ekki eðlilegra og í anda markmiða bæði laganna og samningsins við þróunarfélagið að menn færu sér hægt í þeim efnum en aðalmarkmiðið væri að koma eignunum í not og í gagnið enda er þar talað um umsjón eignanna og að leigja þær út ekki síður en annað þær röksemdafærslur standast ekki að bullandi undirverð sé réttlætanlegt vegna þess að menn höfðu af því áhyggjur að það mætti ekki standa þannig að málum að þetta hleypti fasteignamarkaði þarna í uppnám það er engin réttlæting fyrir því að selja þær einkaaðilum á bullandi undirverði með ekki meiri kvöð en svo að það má ekki endurselja þær í fjögur ár að vísu en þó má veita undanþágu frá því þannig að þeir hinir sömu einkaaðilar geta farið að setja þessar eignir inn á markaðinn fái þeir leyfi til þess frá þróunarfélaginu tiltölulega fljótt þá er málið komið í hring og aftur farið að snúast upp í andstæðu sína gagnvart því að